Mais ne nous méprenons pas, nous avons des vieilles centrales, qui ont été conçues indépendamment du cumul de risques et, par conséquent, stress tests ou pas, nous n'aurons jamais une sûreté absolue avec les centrales telles qu'elles existent. Il faut en être parfaitement conscient. Et je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui une majorité de citoyens européens qui acceptent de payer le prix d'un accident nucléaire en Europe. C'est un luxe que nous ne pouvons pas nous payer, il faut en être parfaitement conscient.

Eh bien, avec le grand projet européen qui serait celui, effectivement, de la sortie du nucléaire.

Mais voilà, c'est un grand projet qui pourrait mobiliser les Européens, qui pourrait redonner de la confiance dans nous mêmes et, également, dans les institutions, car derrière Fukushima, Monsieur le Président, c'est encore un acte de défiance à l'égard des autorités publiques et des organes de contrôle. Il faut en être conscient.